Câteva observații foarte apropiate de cele făcute până acum de colegii mei în primul rând, noua politică agricolă comună nu va putea intra în vigoare în lipsa noilor reglementări privind zonele defavorizate, ceea ce este imposibil, atât timp cât Parlamentul nu are acces la simulările realizate. Parlamentul nu și poate da girul pentru ceva care nu este cunoscut, pentru că Parlamentului îi revine în cele din urmă rolul de a explica cetățenilor deciziile luate. Orice decizie luată departe de opinia publică va fi o decizie contestată și lipsită de legitimitate. În al doilea rând, fără a aștepta rezultatele simulărilor, Comisia ar trebui să treacă la redactarea unei alte propuneri, care să reflecte observațiile Parlamentului European.